Señor presidente, dos años han pasado ya desde la presentación de este informe.

Las mismas acusaciones sin pruebas firmes, las mismas argumentaciones basadas en teorías de la comunicación desacreditadas hace décadas, la misma miopía en lo que se refiere a una política de buena vecindad con Rusia. Y lo que es peor, la misma voluntad de cargar las culpas de los resultados de procesos políticos internos aquí en Europa a actores externos, cuando es el electorado quien castiga a los partidos mayoritarios por sus políticas neoliberales. Y, para colmo, este informe incluye una referencia al mal llamado Estado Islámico que a lo único que contribuye es a empeorar nuestras relaciones con Rusia, equiparándola con un grupo designado como terrorista por las Naciones Unidas. Este Parlamento propone crear grupos independientes de comunicación y periodistas. ¿Pero cómo se puede ser independiente si recibe financiación de la Unión Europea? Este Parlamento hace lo que critica y no critica lo que hace.